herra forseti góðir íslendingar við íslendingar siglum nú inn í ein mestu efnahagsvandræði sem fólk þekkir í sögu landsins fleiri þúsund íslendingar eru nú þegar gjaldþrota eða á barmi gjaldþrots ástandið í efnahagsmálum þjóðarinnar er með þeim hætti að fólkið getur ekki meir vaxtaokrið verðtrygging lána gengisfall krónunnar sem bitnar á fólki með skuldir í erlendum gjaldmiðli í stefnuræðu forsætisráðherra er ekkert sagt til hvaða ráðstafana eigi að grípa hvað eigi að gera til að bjarga fólkinu í landinu úrræðaleysið er algjört hjá ríkisstjórninni ráðherrarnir eru ekki í neinu sambandi við almenning í landinu þeir sitja í fílabeinsturni þeir gætu aldrei sett sig í spor fólks sem þarf að lifa á hundrað tuttugu þúsund krónur á mánuði eins og öryrkjar og aldraðir þurfa að gera verðhækkanir og verðtrygging bítur þetta fólk fyrst ríkisstjórnin hefur ekki bara brugðist venjulegum fjölskyldum í landinu heldur líka atvinnulífinu öllu í stefnuræðu forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin standi traustum fótum hún hafi sýnt að hún geti stýrt málefnum þjóðarinnar takið eftir af festu og öryggi á viðsjárverðum tímum ég spyr er ekki allt í lagi með ríkisstjórnina finnst ráðherrum hennar virkilega að það sé verið að stýra þjóðinni af festu og öryggi eru sumir hér í salnum veruleikafirrtir eða hvað ríkisstjórn geir haarde er á villigötum á flestum sviðum hún sker niður fjármagn til margra verka en dælir peningum í ýmis gæluverkefni mér er ofarlega í huga afgreiðsla björn bjarnasonar á lögreglumálum á suðurnesjum þar vantar meira fé til löggæslumála því var búið að lofa fyrir sameiningu embætta fyrir tveimur árum síðan afrek lögreglu og tollvarða í leifsstöð við að koma í veg fyrir innflutning á ýmiss konar eiturlyfjum eru lofsverð á sama tíma berjumst við fyrir því að komast í öryggisráð sameinuðu þjóðanna sem kostar verulegar fjárhæðir þær dygðu vel fyrir rekstri allra lögregluembætta í landinu og landhelgisgæslunnar sem nú er nánast stopp í dag samstaðan í þessari ríkisstjórn sem situr er góð ef ekkert er gert en um leið og eitthvað á að gera þá versnar í því ef á að virkja eða reisa stóriðju þá er hver höndin upp á móti hver annarri það hefur komið fram bæði varðandi álver í helguvík og á bakka við húsavík við þurfum að nýta allar okkar auðlindir nú sem aldrei fyrr orku og fiskimið við í frjálslynda flokknum höfum lagt til tvö hundruð tuttugu þúsund tonna jafnstöðuafla í þorski til þriggja ára sem auka mundi tekjur þjóðarbúsins til muna eða um sextíu milljarða árlega það skiptir verulegu máli að skoða allar leiðir til tekjuöflunar í þjóðfélaginu núna mannréttindi eru mikils virði mannréttindabrot út um allan heim eru sorgleg auðvitað er það fagnaðarefni að íslenskir ráðherrar skuli fara og mótmæla mannréttindabrotum um allan heim en þurfa þeir hinir sömu ekki að byrja á því að taka til í sínum eigin garði og virða mannréttindi á íslandi mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna hefur það álit að mannréttindi hafi verið brotin á tveimur sjómönnum frá tálknafirði þeir eigi rétt á bótum frá íslenskum stjórnvöldum ég trúi því ekki að forsætisráðherra ætli ekki að virða álit nefndarinnar það þurfti ekki þessa mannréttindanefnd til að ríkisstjórn geir haarde vaknaði til að bæta breiðavíkurdrengjunum þeirra kvalir þótt bætur þeirra verði líklega skammarlega litlar góðir landsmenn ég tel að skipta verði um yfirstjórn í seðlabanka íslands fólk verður að fá trú á yfirstjórn peningamála í landinu við í frjálslynda flokknum viljum auka fjármagn til íbúðalánasjóðs svo hann geti skuldbreytt og hjálpað fólki í neyð við viljum auka þorskveiðar um níutíu þúsund tonn á ári sem skilar sextíu milljörðum í þjóðarbúið á hverju ári við í frjálslynda flokknum viljum nýta orkuna í iðrum jarðar og fallvötn til raforkuframleiðslu sem mun skapa atvinnu og útflutningstekjur við viljum styðja hvers konar atvinnuuppbygging í landinu bæði stóra og smáa að lokum vil ég segja góðir íslendingar flokkar eiga að vera fyrir fólk en ekki öfugt